Ennek nyilvánvalóan nincsen jogilag kötelező ereje, de szeretnénk fölhívni a Tanács figyelmét arra, hogy ez jelent egyfajta demokratikus deficitet, és hogy különös figyelemmel kövessék a vitát és építsék be az elhangzottakat a készülő iránymutatásokba. Én magam a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságból jövök, mi nyilván ezeket az aspektusokat helyeztük előtérbe

Gyakorlatilag a szociális helyzet folyamatosan romlik, a munkanélküliség, többen beszéltek róla, folyamatosan növekedik.

Én különösen hiányolom a foglalkoztatási, munkahely teremtési terveket.

Egyetértettünk a bizottságban természetesen az ifjúság prioritásával, és még két elemet engedjen meg elnök asszony, csak említés szinten.